Madame la Vice présidente de la Commission, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je suis sidéré par l'hypocrisie d'un ensemble d'interventions que je viens d'entendre et je voudrais vous dire que la France applique le droit. Nous n'avons pas de politique discriminatoire, nous ne reconnaissons d'ailleurs même pas les minorités. La République est une et indivisible. Nous prenons des décisions individuelles sous le contrôle d'un juge et les décisions le démontrent. Je vous remercie, Madame la Commissaire, de l'avoir rappelé. Mais le peuple français a pris la décision de la sécurité. La France est généreuse avec les personnes qui sont en situation régulière. Nous combattons les personnes qui ne sont pas en situation régulière et le peuple français n'accepte pas les situations irrégulières. Alors, bien sûr, il y a la liberté de circuler.

Mais la liberté c'est le titre II de la Charte des droits fondamentaux ne peut pas se comprendre sans la sûreté. Il ne peut pas y avoir de liberté sans ordre parce que la liberté sans ordre, c'est l'anarchie.

Maintenant, nous devons élaborer un grand plan européen d'intégration, réclamé d'ailleurs par le Président Băsescu, pour lutter contre les organisations mafieuses et le trafic d'êtres humains, résoudre les problèmes d'éducation, améliorer l'accès aux soins, assurer la représentation politique des Roms, et nous tendons la main pour une résolution commune.

Nous manquons un moment politique et j'espère que d'ici jeudi, nous aurons les moyens de faire cette résolution commune.